Fac un apel la calm și înțelepciune, pentru că acest dosar alimentează cu succes curentul eurosceptic din estul Europei în pragul alegerilor europarlamentare, unde transportul rutier, în general, reprezintă principala sursă de venit pentru zeci de mii de familii.

Trebuie să existe un echilibru între asigurarea unor condiții pentru șoferi, între asigurarea protejării siguranței rutiere, pe de o parte, dar trebuie să ținem cont și de respectarea liberei circulații a persoanelor și a serviciilor în interiorul Uniunii Europene.